og áttunda löggjafarþings frá tuttugasta og fjórða júní tvö þúsund og tíu eða síðar ef nauðsyn krefur til annars september gjört á bessastöðum tuttugasta og þriðja júní tvö þúsund og tíu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla